Reducerea costurilor externe cu care acești actori se confruntă este una dintre prioritățile pe care decidenții europeni trebuie să le aibă în vedere. Totodată, Uniunea trebuie să se asigure că procesul de salvgardare a instituțiilor financiare sistemice nu trebuie să devină o povară suplimentară pentru contribuabilii europeni sau pentru deponenții de bună credință.

Armonizarea reglementărilor europene poate conduce la creșterea transparenței și a responsabilității din sistemul financiar, stabilind astfel premisele pentru creșterea și dezvoltarea durabilă. Procesul legislativ, însă, trebuie să mențină eficiența principiului fundamental pentru Uniune, al libertății de circulație a capitalului. Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană trebuie să continue, inclusiv la acest nivel, combaterea fenomenului evaziunii fiscale, prin întărirea și eficientizarea procesului de strângere și distribuire a informațiilor relevante către autoritățile de supraveghere din diferite state membre.